Reducerea emisiilor poluante și îndeplinirea obiectivelor ambițioase propuse de UE pot avea sorți de izbândă prin inițiative ce pornesc de la nivel local și regional. Este nevoie însă de un cadru centrat de o acțiune, o mai bună informare și cointeresare a autorităților de la aceste niveluri. Portalurile pentru vehicule curate, soluțiile energetice pentru clădiri sustenabile, măsurile ce vizează mobilitatea urbană sau programele manage energy sunt acțiuni concrete ce promovează sustenabilitatea și eficiența energetică urbană. Instrumentele de energie financiară ale Comisiei și ale BEI pot contribui efectiv la punerea în practică a programelor ce promovează sustenabilitatea.